frú forseti ég held að það sé óhætt að tala umbúðalaust um þennan samning og segja það í upphafi þessarar umræðu að þetta er hundvondur samningur hann stendur ekki undir þeim þörfum sem íslendingar þurfa á að halda og uppfylla vaðandi varnir og öryggi ef svo fer að viðsjár brjótist aftur með einhverjum hætti út í okkar heimshluta þetta er líka hundvondur samningur að því er varðar viðskilnað bandaríkjamanna við okkur íslendinga bæði hvað varðar mengun á varnarsvæðunum og líka hvað varðar viðskilnað og kostnað vegna þeirra húsa sem þeir skilja eftir að því leyti til er ekki hægt að segja annað en samningurinn er hraksmánarlega illa gerður og hann undirstrikar það sem við höfum verið að gagnrýna í allri þessari málsmeðferð að það hefur ekki verið undirbúið nógu vel og niðurstaðan er eftir því frú forseti hæstvirtur forsætisráðherra skautaði létt yfir þegar hann var að tala um það hvað íslendingar þyrftu að inna af höndum vegna brottfarar bandaríkjahers frá keflavíkursvæðinu hann sagði hvergi að íslendingar munu þurfa að greiða samtals fimm milljarða króna hið minnsta vegna þess að bandaríkjamenn eru að fara af fúsum og frjálsum vilja en þannig er það nú eigi að síður þó að hæstvirtur forsætisráðherra kjósi eins og svo margt annað í þessu máli að reyna að fela þessa staðreynd

milljarða að fjarlægja þá mengun sem vitað er um í dag þetta eru fimm milljarðar fimm milljarðar sem íslenska ríkisstjórnin þarf að greiða vegna þess að bandaríkjamenn kjósa sjálfir af fúsum og frjálsum vilja að fara við þær aðstæður að erlend ríkisstjórn kýs að draga sitt varnarlið í burtu án þess að ríkisstjórnin krefjist þess þá er það lágmarkskrafa að hún skili landinu í því horfi sem hún tók við því og það þýðir að henni ber að sjálfsögðu að leggja með sér það fjármagn sem þarf til þess að ryðja burt þessum húsum en samninganefnd ríkisins undir auðvitað skeleggum leiðbeiningum hæstvirtur forsætisráðherra hefur svo algerlega verið á knjánum í þessu máli að þær láta troða því niður um kokið á sér að þeir séu í reynd að fá húsnæði að virði tíu milljarða króna ég get ekki annað en gagnrýnt þessa málsmeðferð frú forseti það verður líka að segjast alveg eins og er að það er ömurlegt að sjá þann hluta samningsins sem lýtur að mengun og fjarlægingu á mengun á umhverfi þessara svæða

fer kemur alltaf í ljós mikil mengun stundum löngu löngu síðar en þessir ágætu herrar fara án þess að bera nokkra ábyrgð af því að íslenska ríkisstjórnin var of lin til þess að semja og gera almennilegan samning hæstvirtur ráðherra sagði það að vísu að ef í ljós kæmi bráður og yfirvofandi hætta á bráðum og yfirvofandi mengun þá mætti hvað taka upp viðræður við bandaríkjamenn ég hef aldrei á ævinni heyrt íslenska ríkisstjórn koma með jafnundarlegan málflutning og ég lýsi furðu á því að þetta skuli vera fyrsta skref nýs forsætisráðherra þess vegna er það ekkert undrunarefni að hæstvirtur ráðherra er ekkert glaður og reifur þetta ekki sigurganga frá forsætisráðherrastólnum hér upp í púltið og það er von að hann vilji skauta létt og helst sporlaust yfir þessa föl sem þessi samningur er vegna þess að haldið í honum er svo lítið það er kannski tilefni þess að hæstvirtur ráðherra hefur ekkert gert sem honum ber þó skylda til til að efla samstöðu um þennan grundvallarþátt í utanríkisstefnu sem varnir fullvalda ríkis hljóta þó að vera hæstvirtur ráðherra hefur algerlega forsómað það að hafa lögbundið samráð við utanríkismálanefnd ég segi það sem utanríkismálanefndarmaður og kjörinn fulltrúi alþingis íslendinga að ég veit nánast ekkert um öryggis og varnarinnihald þessa samnings hvers vegna vegna þess að hæstvirtur forsætisráðherra ber það á borað fyrir þjóðina að þungamiðja samninganna sem er varnaráætlun sé leynileg og eru bara tveir sem fá að skoða hana það er annars vegar pappírsráðherrann hæstvirtur í utanríkisráðuneytinu sem sagði sig frá málinu í upphafi tíðar sinnar og hæstvirtur forsætisráðherra nú vil ég segja það alveg skýrt að ég ber virðingu fyrir dómgreind hæstvirtur forsætisráðherra og ég ber virðingu fyrir honum sem stjórnmálamanni en enginn er dómari í eigin sök og hæstvirt ríkisstjórn hefur setið undir ámæli og gagnrýni fyrir að gera lélega samninga hvernig eigum við þá að treysta því þegar hæstvirtur forsætisráðherra kemur sem eini dómari landsins og segir þetta er góður samningur það er aldrei við öðru en hann mundi segja það og ég fordæmi það að menn komi með varnarsamkomulag sem byggist á leynimakki sem bandaríkjamenn hafa einir búið til og enginn íslendingur utan tveir ráðherrar fá að sjá tveir ráðherrar sem forlögin munu að öllum líkindum fleygja út úr ríkisstjórninni innan nokkurra mánaða það er krafa okkar að stjórnarandstaðan undir þeim trúnaði sem lög binda utanríkismálanefnd fái að skoða og sjá þetta til að geta metið það fyrir hönd umbjóðenda okkar hvort